Je to historická událost, o které je třeba mluvit. Názory na ni jsou i v samotném Rusku rozpolcené stejně jako společnost.